Gospodine predsjedniče, načelno podržavam ovo izvješće jer smatram dobrim svaki proces koji omogućuje nižim razinama da kreiraju vlastitu sudbinu. No kako bismo bili sigurni da neće sve ostati na razini inicijative, moramo biti spremni na učinkovitu primjenu.

Kao zastupnica iz Hrvatske mogu posvjedočiti slaboj iskorištenosti sredstava iz fondova koja su nam kao državi članici dostupna. Ako centralna razina nije dovoljno učinkovita u povlačenju poticajnih sredstava, što možemo očekivati od niže razine koja nema tolike administrativne kapacitete? Također držim kako od regija u ovom trenutku ne možemo tražiti da provode aktivnosti kojima bi se riješili problemi poput nezaposlenosti, siromaštva, energetske sigurnosti i demografskih promjena, jer ih nisu u stanju kvalitetno provesti ni mnoge države članice među kojima je i Hrvatska. Stavljamo time preveliki teret na leđa regija, umjesto da se prvo pobrinemo da svi regionalni sudionici ovog procesa dostignu kapacitet koji bi garantirao učinkovitu provedbu.